Señor presidente, dentro de este hemiciclo podríamos organizar un concurso de bonitas palabras y declaraciones vacías.

Sin embargo, si nos fijamos en las propuestas y los votos, veremos que entre los discursos y la práctica existe un abismo. Ahí está también el Consejo, que siempre tumba las medidas más ambiciosas.